der hoffentlich morgen dann auch von allen dann in der Abstimmung mitgetragen werden kann. Denn ein eingeschränktes Mitnahmerecht von Zusatzrentenansprüchen beim Umzug in anderes EU Land hindert die Menschen daran, ihr Recht auf Arbeit überall in Europa voll ausnutzen zu können. Wir haben lange dafür gekämpft, dass dieses Hindernis der Arbeitnehmerfreizügigkeit aus der Welt geschafft werden kann. Ein sicheres, staatliches und solidarisches Rentensystem muss allerdings die Basis sein, um unseren Bürgerinnen und Bürgern eine gute Rente zu ermöglichen und sie auch vor Altersarmut zu schützen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels müssen wir die Menschen genauso mit ergänzenden Betriebsrenten unterstützen. Und was ja bereits für die Mitnahme von gesetzlichen Rentenansprüchen von einem Land in das nächste gilt, muss deshalb auch für Zusatzrenten gelten. Menschen, die innerhalb Europas umziehen, um in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten, dürfen nicht dafür bestraft werden. Ich habe es schon gesagt Nach jahrelanger Blockade durch die Mitgliedstaaten ist es jetzt endlich in zweiter Lesung gelungen, einen ausgewogenen Kompromiss zu erarbeiten, von dem ich wirklich hoffe, dass es morgen eine Mehrheit dafür gibt.